hæstvirtur forseti hvað breiðavíkurbörnin varðar og breiðavík er það auðvitað eitt mál fortíðarinnar sem við skiljum ekki þegar börn voru tekin af foreldrum sínum og send langt í burtu í vist og því miður hefur þar eins og kannski víðar verið framið ofbeldi og hlutir sem við ekki heldur skiljum nú veit ég ekki hvort peningar bæta þetta allt saman sumu af þessu fólki að afsökunarbeiðni geti verið mikilvæg frá stjórnvöldum dagsins í dag hvað þarna gerðist peningar munu hins vegar kalla á að mörg mál verða rifjuð upp og átök myndast um mörg ágæt heimili önnur spái ég

allra formanna stjórnmálaflokkanna á þeim tíma að gera þetta svona og það var leitt hér til lykta í öllum þingflokkum

þarna eru auðvitað hlutir sem menn vera breyta í dag kannski er það nú svo þrátt fyrir allt þegar við setjumst yfir þetta að það verði heilladrýgst fyrir þingheim að menn fjalli aldrei um sín launakjör hvað þá

pakkann allan ég hygg að það gæti verið sú lausn sem mundi leysa okkur best frá þessu máli því að ég hygg að virðing alþingis vaxi ef við fjarlægjum öll slík mál hvað laun og eftirlaunakjör varðar frá þinginu sjálfu en forsætisnefnd fari svo auðvitað með hér kostnað af þessu starfi og svo framvegis ég lýsi því yfir að hæstvirtur forsætisráðherra hefur rætt þetta við mig

og við munum sannarlega vera tilbúin til þess að setjast yfir þetta mál